Frau Präsidentin, meine Damen und Herren!

Die müssen zerschlagen werden, sonst werden wir hier nicht erfolgreich sein.

Die zur Verfügung stehenden Mittel sollte man so lange sperren, bis diese Bedingungen erfüllt sind.